Pani przewodnicząca! Nie ma wolnego i demokratycznego społeczeństwa bez wolnych i pluralistycznych mediów gwarantujących przekazywanie ludziom rzetelnych informacji oraz różnych punktów widzenia i opinii. Media dla demokracji są jak krwioobieg dla organizmu.

Nie inaczej jest z zależnością między pluralizmem w mediach a demokracją.

Najwyższy czas, aby instytucje Unii Europejskiej temu fundamentalnemu podkreślam to, co mówiła pani komisarz fundamentalnemu problemowi zaczęły poświęcać znacznie więcej uwagi. Należy zadać sobie pytanie czy robimy odpowiednio wiele i czy instytucje Unii Europejskiej robią odpowiednio wiele, aby zagwarantować, by większa część przekazu medialnego nie była skoncentrowana w rękach nielicznych podmiotów.

telewizji, prasy, Internetu i radia. Wydaje się, że Unia Europejska powinna uczynić znacznie więcej dla wprowadzenia przepisów zapewniających dekoncentrację na każdym z tych obszarów rynku medialnego, nie tylko w telewizji.

Niebezpieczeństwo wyraża się też w tym, że właściciele mediów sympatyzujących z niektórymi ugrupowaniami politycznymi mogą preferować ich punkt widzenia. W Polsce istnieje problem domkniętego systemu medialnego, jak określają niektórzy komentatorzy. Wszystkie główne środki masowego przekazu mówią jednym głosem. Dziennikarze, którzy wychodzą poza ten główny nurt, którzy przedstawiają inny punkt widzenia, spotykają się z negatywnym opisem, czasami z akcjami

Istnieje więc problem wielkiej asymetrii w przekazie informacji i opinii, czyli tego co jest fundamentem społeczeństwa demokratycznego. Mogę wymienić dziennikarzy redaktora Sakiewicza, Pospieszalskiego, redaktor Stankiewicz, Jankowską, którzy spotykają się w ostatnim czasie w Polsce z szykanami, można tak powiedzieć, chociaż to mocne słowo. Te osoby mają piękne tradycje w walce o wolną i niepodległą Polskę, o wolne i demokratyczne społeczeństwo, o wolne i demokratyczne media. Teraz w Europie musimy o tym pamiętać i zrobić wszystko, aby nastał rzeczywisty pluralizm na rynku mediów.